Messieurs les Présidents, les citoyens européens souhaitent mieux comprendre comment les décisions européennes sont prises et ils attendent de l'Union européenne qu'elle réponde de façon concrète à leurs préoccupations. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, cher Yves Leterme, dire ici qu'il est temps aussi d'en finir avec les priorités catalogues des présidences tournantes, qui ne créent que des désillusions. Chaque semestre, depuis des années, les présidents du Conseil viennent ici pour nous expliquer qu'en six mois, ils vont refaire l'Europe. Puis ils reviennent six mois après pour nous dire que, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les attentes qu'ils ont suscitées se sont transformées en peau de chagrin. Je crois que cette façon de faire n'est pas la bonne pour le Conseil et qu'elle nuit à la crédibilité de notre projet européen. Mesdames et Messieurs, je me réjouis que la présidence belge, du fait de la vie politique nationale, d'une part, et du fait de la coïncidence de nationalité avec le président du Conseil européen, d'autre part, ne soit pas tombée dans ce piège et concentre ses efforts sur nos trois vraies priorités croissance et emploi, économie verte, sécurité et liberté.

C'est à cela que votre présidence doit s'employer, et l'agenda 2020, s'il est pleinement assumé, et donc financé par les États membres c'est cela le mot crucial, le financement peut être un outil très performant pour assurer une Europe à la fois plus compétitive et plus verte. Mais, dans le même temps, nous devons avancer de façon très concrète sur le chantier symbolique que constitue la réglementation du secteur financier, la réduction de nos déficits. L'Europe doit montrer l'exemple sur ce sujet et chacun doit voir clairement ce que l'Europe encourage et promeut ce n'est pas la spéculation financière, mais le travail et l'entrepreneuriat. Nous devons aussi lancer un signal clair aux Européens sur l'axe liberté, sécurité et justice, car nos concitoyens se demandent souvent pourquoi l'Europe n'existe pas encore pour des sujets tels que la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. C'est en apportant des réponses concrètes à ce type de question que nous rendrons notre travail plus compréhensible.